și scandaluri în legătură cu etichete false care nu reflectă conținutul alimentelor pe care le mâncăm. Deci, nu știm ce mâncăm sau suntem mințiți cu privire la ceea ce mâncăm. Acest regulament pe care l am votat introduce inspecții în întregul lanț de aprovizionare, de la producător la consumator, inclusiv la toți intermediarii. Aceste controale vor avea loc la frontierele externe ale Uniunii atunci când importăm bunuri din statele terțe ale Uniunii. De asemenea, în opinia mea, trebuie să facem un pas mai departe și să răspundem cazurilor în care alimentele produse sau ambalate chiar în statele membre conțin informații false pe etichetele de pe ele și ceea ce este înăuntru nu corespunde descrierii. Știm bine că și între statele membre se întâmplă astfel de lucruri se importă dintr o țară carne și se pune eticheta într o altă țară, ca și cum ar fi produsă acolo și așa mai departe. Deci, trebuie să reglementăm și această situație în viitor, pentru a proteja sănătatea oamenilor.